Pero sí somos producto de la historia. Y para ser fieles a esta historia no podemos olvidar —recordando el verso del poeta argentino Jorge Luis Borges a propósito de Buenos Aires— que a Europa no le unió el amor, sino el espanto. El espanto del Holocausto, de la destrucción. El espanto del nacionalismo supremacista, que hoy todavía cuenta con herederos en esta Cámara que se permiten dar lecciones a una democracia ejemplar como la española. El espanto del nazismo y del comunismo.

Por eso tenemos que estar vigilantes ante los intentos de distorsión de la historia europea. Ante los intentos de blanquear el crimen masivo de los campos de exterminio nazi o del Gulag soviético. Porque el sufrimiento de los europeos a manos de estos regímenes criminales no es negociable. Ese sufrimiento de los europeos es la materia misma de la que está hecha esta Unión como proyecto de paz y libertad.